Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A jelentés súlyos hiányossága, hogy a felelősöket nem nevezik meg. Márpedig Európában addig a gazdasági válságot nem fogjuk tudni felszámolni, amíg a felelősök meg nem lesznek nevezve. Mondjuk már ki végre, hogy az európai gazdasági válságot nem a bérből, fizetésből élő emberek idézték elő, hanem azok a bankok, multinacionális cégek, azok a biztosítók, amik végletesen kizsigerelték az európai társadalmakat. Jelenleg Magyarországon, ha egy multinacionális cég le akar telepedni, akkor a következő a módja ingyen kapja a területet az önkormányzattól, adókedvezményt kap, járulékkedvezményt kap, minimálbéren foglalkoztatja az embereket, és az emberek még szakszervezeteket sem hozhatnak létre. Ez az állapot vezetett ahhoz, hogy Európában munkavállalói válság jöjjön létre.